Pane předsedající, prakticky celý letošní rok zde řešíme mimořádnou rozpočtovou situaci, do které se dostala Evropská unie. Jak již všichni víme, máme fungovat dle zásady vyrovnaného rozpočtu. Již minulý rok a během letošního roku jsme se ale dostali do faktického rozpočtového deficitu a ten je nutné vyřešit. Důvody, proč se Unie dostala do deficitu svého rozpočtového hospodaření, jsou podle mého soudu dva. První je objektivní skutečnost, že jsme na konci rozpočtové perspektivy, a státy nyní finišují se svými projekty a jejich financováním.

Proč Komise narůstající rozpočtové potíže neřešila dříve a proč je máme na stole až v posledních měsících? Nyní tuto situaci musíme řešit a řešení není jednoduché. Již několikrát jsem zde upozorňoval na to, že řádné rozpočtové hospodaření je jednou z klíčových podmínek stability Unie. Bez obezřetného rozpočtového hospodaření není možné obnovit důvěru v budoucnost evropského hospodářství a současná hospodářská situace, jak všichni dobře víme, je poměrně obtížná.